Domnule președinte, aș vrea să mulțumesc în primul rând doamnei comisar Jourová și domnului comisar King pentru intervențiile de mai devreme și, în general, aș vrea să salut eforturile Comisiei Europene de a contracara ingerințele externe în alegerile europene din 26 mai. Democrațiile noastre depind de credibilitatea proceselor electorale și de aceea trebuie să ne pregătim cu măsuri eficiente pentru a gestiona riscurile evidente pe care le avem. Susțin întru totul intervenția colegului meu Durand de mai înainte, care cerea creșterea finanțării alocate structurilor pe care le am creat pentru a se contrapune forțelor externe care investesc sistematic și proactiv pentru a ne șubrezi coeziunea politică la nivel național și la nivel european. Comisarul King ne avertiza săptămâna trecută în LIBE că numărul de activități de dezinformare pro Kremlin s a dublat anul acesta comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Mai mult, numărul net de conturi false de pe rețelele de socializare este în constantă creștere, ajungând anul acesta doar pe Facebook la 20 de milioane.